Ne aflăm într un moment critic, în care ajutorul acordat de Fondul Global în lupta cu bolile infecțioase este esențial.

Avem o oportunitate istorică de a pune punct răspândirii acestor boli, iar dacă ratăm acest moment, costurile pe termen lung vor crește exponențial, în termeni de vieți pierdute, scăderea productivității și creștere economică.